Tímto vás tedy společně s ekologickými a spotřebitelskými organizacemi žádám o hlasování ve prospěch přísnějších limitů pro některé další látky. Je zapotřebí, aby byly prokazatelně toxické látky co nejrychleji zakázány, a to globálně jak v nových, tak v recyklovaných výrobcích. Právě z recyklovaných plastů pak tyto látky rychleji zmizí. Ráda bych vás konkrétně požádala o podporu pozměňovacích návrhů, které zajistí ochranu spotřebitelů v Evropě před vystavením těmto látkám zejména z recyklovaných výrobků a podpoří tak čistou cirkulární ekonomiku.

Kolegové, je zcela nezbytné, aby přepracované znění nařízení bylo přijato co nejdříve. Je to zcela nezbytné, pokud chceme ochránit evropské občany.